Möglicherweise hat der eine etwas höhere politische Bedeutung, aber grundsätzlich sind alle Berichte gleich wichtig, weil sie die Arbeit der Kollegen hier im Hause auch widerspiegeln.

Von dieser Geschäftsordnung kann nur in Ausnahmefällen abgewichen werden.

Andererseits können wir auch keine Gewissenserforschung betreiben. Es gibt auch Kollegen, die sich bewusst an Abstimmungen nicht beteiligen die sich nicht bloß enthalten wollen, sondern die sich nicht an Enthaltungen beteiligen wollen. Das Problem mit dieser gestrigen Abstimmung ist gesehen. Ich kann Sie unterrichten, dass die Konferenz der Präsidenten beschlossen hat, den LIBE Ausschuss zu ermächtigen, erneut in dieses Verfahren einzusteigen. Die Abstimmung von gestern können wir nicht wiederholen. Da gibt es auch klare Regeln.